ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta sem er á þingskjali tvö hundruð níutíu og eins og tvö hundruð fimmtugasta og fimmta mál þingsins núgildandi lög um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu tóku gildi þann fyrsta janúar tvö þúsund markmið laganna er að veita innstæðueigendum í viðskiptabönkum og sparisjóðum og viðskiptavinum fyrirtækja sem nýta sér heimildir laga til að stunda viðskipti með verðbréf lágmarksvernd gegn greiðsluerfiðleikum viðkomandi fyrirtækis í samræmi við ákvæði laganna með lögunum voru innleiddar tvær tilskipanir evrópusambandsins annars vegar um tryggingakerfi fyrir fjárfesta númer níu frá nítján hundruð níutíu og sjö og hins vegar um innlánatryggingakerfi númer nítján frá nítján hundruð níutíu og fjórar sú fyrrnefnda kveður á um samræmdar reglur um lágmarksvernd fyrir fjárfesta sem eiga kröfu vegna viðskipta með verðbréf á hendur fyrirtæki í verðbréfaþjónustu og lánastofnanir í tengslum við greiðsluerfiðleikum viðkomandi fyrirtækis þeirri síðarnefndu er ætlað að tryggja innstæðueigendur upp að vissu marki gegn greiðsluerfiðleikum viðskiptabanka og sparisjóða

til að mynda sameiginlegan markað fyrir banka og verðbréfaþjónustu innan evrópska efnahagssvæðisins með frumvarpi því sem varð að lögum númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu var lagt til að tryggingarsjóður viðskiptabanka innstæðudeild tryggingarsjóðs sparisjóða og nýtt tryggingakerfi fyrir fjárfesta rynnu saman í einn sjóð tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta sem í daglegu tali er nefndur tryggingarsjóður tók til starfa við gildistöku laganna þann fyrsta janúar tvö þúsund samkvæmt lögunum er sjóðurinn sjálfseignarstofnun sem skipt er í tvær deildir innstæðudeild og verðbréfadeild hvorug deildin ber ábyrgð á skuldbindingum hinnar viðskiptabankar sparisjóðir fyrirtæki í verðbréfaþjónustu og aðrir sem nýta sér heimildir laga til að stunda viðskipti með verðbréf í samræmi við lög um verðbréfaviðskipti og hafa staðfestu hér á landi skulu eiga aðild að sjóðnum sama gildir um útibú þessara aðila innan e e s og í aðildarríkjum stofnsamnings fríverslunarsamtaka evrópu heildareign innstæðudeildar sjóðsins skal nema að minnsta kosti eitt prósent af meðaltali tryggðra innstæðna í viðskiptabönkum og sparisjóðum á næstliðnu ári og heildareign verðbréfadeildar nema að minnsta kosti hundrað milljónir króna í lögunum er meðal annars kveðið á um rekstur fjármögnun greiðsluskyldu og fjárhæð greiðslna úr sjóðnum þar kemur fram að dugi eignir sjóðsins ekki til fullrar tryggingar skuli krafa hvers tryggðs innstæðueiganda að einn komma sjö milljónum króna greidd að fullu en eftir það skuli greitt hlutfallslega inn á allar kröfur þessi fjárhæð er tengd við gengi evru eins og það var fimmta janúar nítján hundruð níutíu og níu og telst vera tuttugu þúsund átta hundruð áttatíu og sjö evrur ólgan sem ríkt hefur á alþjóðlegum fjármálamörkuðum undanfarin missiri hefur meðal annars orðið til þess að evrópusambandið hefur þegar hafið endurskoðun á regluverki sínu á þessu sviði en þann ellefta mars tvö þúsund og níu tók gildi tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um breytingu á tilskipun númer nítján frá nítján hundruð níutíu og fjögur að því er varðar fjárhæðir innstæðutrygginga og greiðslufresti tilskipunin sem hefur númerið fjórtán frá tvö þúsund og níu er þó aðeins fyrsta skrefið sem stigið hefur verið við endurskoðun tryggingakerfisins og er vinna í gangi um frekari breytingar um fyrrgreinda atriðið segir í aðfaraorðum tilskipunarinnar að það sé sýnt að sú fjárhæð sem tilskipun númer nítján frá nítján hundruð níutíu og fjögur tryggi það er tuttugu þúsund evrur sé ófullnægjandi og með það að markmiði að viðhalda trausti innstæðueigenda og til að endurheimta stöðugleika á fjármálamörkuðum þurfi strax að hækka fjárhæðina í fimmtíu þúsund evrur jafnframt er í tilskipuninni kveðið á um að fyrir árslok tvö þúsund og tíu skuli tryggð heildarfjárhæð hvers innstæðueiganda miðast við hundrað þúsund evrur sá fyrirvari er þó settur við síðastgreinda atriðið að framkvæmdastjórninni er ætlað fyrir árslok tvö þúsund og níu að skila evrópuþinginu og ráðinu mati sínu á áhrifum þetta mikillar hækkunar tryggingarfjárhæðar verði það mat framkvæmdastjórnarinnar að þetta mikil hækkun sé óviðeigandi skal hún skila evrópuþinginu og ráðinu tillögum til viðeigandi lausnar þess má geta þessu til viðbótar að frændur okkar norðmenn hafa barist fyrir því að tryggingarfjárhæðin sé talsvert hærri eða ríflega tvö hundruð þúsund evrur eða öðrum milljónir norskra króna síðargreinda atriðið það er stytting greiðslufresta kveður því á um að rétthafar úr tryggingakerfinu skuli hljóta greiðslu fyrr en áður ísland hefur eins og alkunna er ekki farið varhluta af þeirri ólgu sem undanfarið hefur ríkt á alþjóðlegum fjármálamörkuðum eftir hrun þriggja stærstu viðskiptabanka landsins haustið tvö þúsund og átta þykir sýnt að breyta þurfi gildandi löggjöf um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta enda hafa gríðarlegar ábyrgðir fallið á tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta einkum vegna starfsemi erlendra útibúa landsbankans í bretlandi og hollandi vegna icesave reikninganna en innan e e s gildir það fyrirkomulag að útibú er að meginstefnu til undir eftirliti stjórnvalda í heimaríki ásamt því sem það fellur undir tryggingakerfi innstæðna í heimaríkinu ekki verður hér gerð frekari grein fyrir ábyrgðunum sem féllu á tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta heldur vísast til athugasemda með frumvarpi til laga um heimild til handa fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til að ábyrgjast lán tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta þau tvö atriði sem hér hefur verið gerð grein fyrir annars vegar breytingar á regluverki evrópusambandsins og hins vegar þær ábyrgðir sem fallið hafa á tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta kalla á heildarendurskoðun á lögunum frumvarpið skiptist í átta kafla og eru almenn ákvæði í fyrsta kafla þar er farin sú leið að skýra merkingar tiltekinna orða sem tíðum koma fyrir í frumvarpinu í öðrum kafla er einkum að finna greinar sem varða stofnun skipulag og starfsemi tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta sem í frumvarpinu er nefndur sjóðurinn í þriðja kafla frumvarpsins eru greinar sem varða vernd innstæðueigenda en í fjórða kafla greinar sem varða vernd fjárfesta þessi aðgreining þykir til þess fallin að vera til skýringar enda byggir tryggingavernd innstæðueigenda annars vegar og tryggingavernd fjárfesta hins vegar ekki á einni og sömu tilskipun evrópusambandsins

a deildinni er ætlað að vera hin nýja innstæðudeild

frá þeim tíma skulu innlánsstofnanir greiða iðgjald til a deildar b deildinni er ætlað að starfa samkvæmt gildandi lögum númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og átta að undanskildum nánar tilteknum ákvæðum verði frumvarpið að lögum skal b deild lögð niður þegar greiðslu skuldbindinga hennar er lokið vegna ábyrgða sem fallið hafa á innstæðudeild sjóðsins fyrir gildistöku laganna mun ég nú hæstvirtur forseti víkja að helstu nýmælum eða breytingum sem gerð er tillaga um í frumvarpinu lögð er til stofnun nýrrar innstæðudeildar a deildar sem taki við iðgjaldi frá innlánsstofnunum frá fyrsta janúar tvö þúsund og tíu verði frumvarpið að lögum lagt er til að heildarfjárhæð tryggðra greiðslna hvers einstaks innstæðueiganda úr a deild skuli nema heildarfjárhæð tryggðra innstæðna hans í hlutaðeigandi innlánsstofnun þó aldrei hærri fjárhæð en sem nemur jafnvirði fimmtíu þúsund evra og að sjóðurinn verði ekki krafinn um frekari greiðslu þannig er í frumvarpinu lögð til talsverð hækkun lágmarkstryggingaverndar innstæðueigenda frá því sem kveðið er á um í núgildandi lögum en samkvæmt gildandi lögum er lágmarkstryggingaverndin rúmar tuttugu þúsund evrur en ekkert hámark er hins vegar á verndinni þannig er í frumvarpinu í raun fallið frá því að kveða á um lágmarkstryggingu og í staðinn kveðið á um hámarkstryggingu ekki er á þessu stigi lagt til að tryggingin hækki í hundrað þúsund evrur þann fyrsta janúar tvö þúsund og tíu líkt og tilskipun evrópusambandsins númer fjórtán frá tvö þúsund og níu ráðgerir sú ákvörðun að ganga ekki lengra í þessum efnum mótast af því að í tilskipuninni er fyrirvari um að hugsanlega verði ekki á vettvangi sambandsins um slíka hækkun að ræða samkvæmt tilskipuninni ræðst framangreint af mati framkvæmdastjórnarinnar á hækkuninni sem framkvæmdastjórninni er ætlað að skila evrópuþinginu og ráðinu fyrir árslok tvö þúsund og níu því þykir eðlilegra að gera síðar gerist þess þörf samsvarandi breytingar á hérlendum lögum þ e til samræmis við mat framkvæmdastjórnarinnar og ákvörðun evrópusambandsins um þetta atriði en skiptar skoðanir eru um fjárhæðarmörkin innan sambandsins samkvæmt núgildandi lögum er iðgjald til tryggingarsjóðs greitt eftir á vegna nýliðins árs fundin er staða tryggðra innstæðna í viðskiptabönkum og sparisjóðum annars vegar við upphaf árs og hins vegar í lok árs en síðan tekið meðaltal heildareign innstæðudeildar sjóðsins skal að lágmarki nema eitt prósent af meðaltalinu þetta fyrirkomulag hefur þann ókost að þegar mikil aukning verður á innstæðum á skömmum tíma hefur ekkert iðgjald verið greitt af aukningunni fyrr en löngu síðar

ekki síst vegna þessa er í frumvarpinu gerð tillaga um verulega breytt fyrirkomulag hvað varðar innheimtu iðgjalds og að innlánsstofnanir greiði viðbótariðgjald vegna tiltekinna áhættuþátta lögð er til hækkun fastaiðgjaldsins úr núll komma fimmtán prósent á ársgrundvelli í núll komma þrjú prósent á ársgrundvelli og að sjóðurinn skuli ná fjögur prósent af heildartryggðum innstæðum áður en kemur til afsláttar á iðgjaldi lagt er til að iðgjald greiðist ársfjórðungslega og að það miðist við bókfærða stöðu tryggðra innstæðna í lok næstliðins ársfjórðungs fyrir gjalddaga þá skuli innlánsstofnanir greiða viðbótariðgjald ef markaðshlutdeild þeirra fer yfir tuttugu og fimm prósent og eins ef hlutfall innstæðna viðkomandi innlánsstofnana á móti tilteknum eignum fer niður fyrir tiltekin mörk með tillögu um breytingar í þessa veru er markmiðið það að iðgjöld til sjóðsins endurspegli sem best þá áhættu sem til staðar er hverju sinni enn fremur er gerð tillaga um verulega hækkun tryggingarfjárhæðar og breytt greiðslufyrirkomulag við útgreiðslu úr sjóðnum með þeim breytingum eru innleidd ákvæði tilskipunar e s b númer fjórtán frá tvö þúsund og níu eins og áður segir sá þriggja mánaðar frestur sem tilskipun númer nítján frá nítján hundruð níutíu og fjögur heimilar til útgreiðslu úr tryggingakerfinu er að flestra mati of rúmur auk þess að stríða bæði gegn hagsmunum innstæðueigenda og þörfinni á að viðhalda trausti þeirra á fjármálakerfinu er tímafrestur þessi fastsettur við tuttugu daga eins eru styttir tímafrestir sem eftirlitsaðilar hafa til að ákveða hvort reyni á greiðsluskyldu tryggingakerfisins lagt er til að nýttar verði heimildir tilskipunar evrópusambandsins að undanskilja trygginga vernd innstæður tiltekinna innstæðueigenda umfram það sem er í gildandi lögum því er í frumvarpinu tiltekið að ákveðnar innstæður njóti ekki verndar sama á við um heimildir til að takmarka tryggingavernd fjárfesta vegna tiltekinna verðbréfa og reiðufjár sérstaka grein er að finna í frumvarpinu og í bráðabirgðaákvæði með því um svokallaða b deild tiltekin ákvæði gildandi laga gilda áfram um þá deild vegna ábyrgða sem fallið hafa á innstæðudeild sjóðsins hæstvirtur forseti eins og áður hefur komið fram í máli mínu verður lágmarksvernd innstæðueigenda hækkuð úr tuttugu þúsund átta hundruð áttatíu og sjö evrum í fimmtíu þúsund evrur verði frumvarp þetta að lögum umreiknað á genginu hundrað áttatíu krónur fyrir evruna hækkar því tryggingaverndin úr tæpum þremur komma átta milljónum í níu milljónir króna

að teknu tilliti til þessarar auknu tryggingaverndar mikillar hækkunar iðgjaldagreiðslna í tryggingarsjóð sem aftur flýtir sjóðsmyndun hans og að mun hraðar hefur gengið að endurskipuleggja fjármálamarkaðinn en bjartsýnustu menn þorðu að vona er þess að vænta að ekki verði talin þörf fyrir aðrar innstæðutryggingar eða ábyrgðir þrátt fyrir það sem sagt er hér að framan liggja engar fyrirætlanir fyrir um það að afnema eða breyta yfirlýsingunni frá því í október tvö þúsund og átta um ábyrgðir á innstæðum vil ég að þetta komi skýrt fram í tilefni af vangaveltum sem verið hafa í fjölmiðlum að undanförnu þegar að því kemur að ríkisábyrgð verður aflétt af innstæðum hér á landi mun gera gefinn rúmur aðlögunartími ég legg til hæstvirtur forseti að máli þessu verði að umræðu lokinni vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar